Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Tudi jaz sem s FDV-ja, tako se zdaj počutim še pod dodatnim pritiskom glede na razpravo doslej. Ampak vrnimo se na temo, zaradi katere smo danes tukaj. Ukvarjamo se z nekim relativno tehničnim vprašanjem, ki si po mojem mnenju ne zasluži obravnave na na tak način. SMC je že v prejšnjem mandatu vložil veliko napora, da to agendo umaknemo z mize, na žalost so bili ideološki okopi pregloboki. Vseeno pa sam osebno menim, da šest ali sedem tovrstnih zavodov ne predstavlja nobene grožnje in na noben način ne morejo ogroziti mreže javnega šolstva; to je moje mnenje, se opravičujem, in mislim, da je mnenje še marsikoga drugega. Danes je predsednik vlade na mah obtožen, da je prekršil šest ali sedem, po enem štetju celo deset členov ustave. Tudi s tem se težko strinjamo in tudi današnja razprava gre v tej smeri, da je temu težko pritrditi. V zgodovini sodobne Slovenije, torej v zgodovini parlamentarizma sodobne Slovenije, poznamo kar šest ustavnih obtožb, pri vseh šestih torej pet predsednikov vlade, en predsednik republike, je bil predlagatelj, SDS, in vsakič je bil rezultat znan, torej šest avtogolov. SDS ima pogosto težave in jo pesti neki kratek spomin, imajo težavo z amnezijo, včasih je selektivna, včasih malo manj. V Novi Sloveniji, ki v tej zgodbi danes ne sodeluje, tu pa tja se razgrnejo oblaki, posije sonce na na razum, ampak jaz pogrešam malo več poguma za vladanje. Tu bi si želel tudi več nekega inputa, ker verjamem, da imate tudi veliko dobrega in koristnega za povedati za za vse nas. Če se pa vrnem nazaj na na ustavno obtožbo, jo vidim predvsem kot neke vrste krizo sodelovanja, pa ne v koaliciji, ampak v opoziciji. Vidim jo tudi kot neke vrste dokaz, da je prišlo do ideološke izpraznjenosti, do do neke vrste izgorelosti. In glede na to, da na tako poceni način uporabite ali pa stran vržete najmočnejše orodje opozicije, ki je še legalno in v ustavnem okviru, se sprašujem, kaj vam potem še ostane. A vam ostanejo potem še protesti in ulica? Jaz verjamem in tudi upam, da ne. To je bilo ta ustavna obtožba je bilo neko darilo pred božičem in za to darilo se vam je predsednik vlade zahvalil že takrat, že pred božičem, danes še enkrat. Jaz pa bom sklenil svoje misli, predvsem na naslednji način. Vsebinsko gledano to danes ni ustavna obtožba. To je neke vrste poskus kulturnega boja. In jaz v takem poskusu, v taki procesiji ne želim sodelovati. Seja oziroma čas, ki smo ga danes namenili za današnjo sejo pa bi, verjamem, bil veliko bolje izkoriščen, če bi se, recimo, dotaknili problematike oziroma področja gensko spremenjenih kokoši, ki valijo zdravila. Hvala lepa.